Wer sich gegenüber dem Moloch Brüssel durch falsche Angaben finanzielle Vorteile verschafft, gilt manchmal als moderner Robin Hood und nicht als Krimineller. Aber hier wird nicht nur die EU geschädigt, sondern es werden die Steuergelder unserer Mitbürger missbräuchlich verwendet.

Ich denke an hohe finanzielle Strafen, aber auch an Ausschluss von den Förderungen als Konsequenz.

Letztlich zu unseren Sorgenkindern Kohäsionspolitik, Heranführungshilfen und Agenturen.